Dodatkowo 22 państwa wstrzymały się od głosu, w tym państwa tak kluczowe, jak Indie, Chiny i Rosja, a z kolei Stany Zjednoczone, które opowiadały się za traktatem, nie spieszą się z jego ratyfikacją.